Señor presidente, comisaria Jourová, a lo largo de esta legislatura nos hemos tenido que lamentar muchas veces de la falta de resultados y del bloqueo sistemático por parte del Consejo a piezas de legislación extremadamente importantes para este Parlamento Europeo. Pero el balance de resultados en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo no es negligible, no es un balance que pueda ser subestimado. Ahí tenemos la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales, adoptada, que empieza a desplegar sus efectos en toda la Unión Europea y la Directiva en materia de Derecho penal europeo, que es una herramienta extremadamente importante para aproximar las normas penales y para llenar de sentido el trabajo legislativo de este Parlamento como legislador penal europeo. El Grupo socialista ha apoyado todas y cada una de estas iniciativas, fuertemente.